með svohljóðandi breytingartillögu sem ég flyt um að tillögugreinin orðist svo

reykingum upplýsingamiðlun milli landanna verði efld og haldin námsstefna fyrir vestnorrænar heilbrigðisstéttir um málið nefndin leggur til að tillagan verði samþykkt svohljóðandi